Es ist erfreulich, dass ein Initiativbericht einmal nicht am Montag versteckt und in wenigen Minuten abgehandelt wird. Der Grund 463 Änderungsanträge im Beschäftigungsausschuss, 211 im assoziierten Wirtschafts und Währungsausschuss. Ich hätte mir ein Bekenntnis gewünscht zur Fortführung der erfolgreichen Betriebsrentensysteme in Deutschland, Luxemburg, Finnland und Österreich. Leider wurde mehrheitlich beschlossen, neue Mindeststandards und die Anwendung von Solvency II auf Betriebsrenten zu empfehlen. Im Ergebnis besteht die Gefahr deutlich höherer Kosten allein in Deutschland bei der freiwillig gezahlten Betriebsrente bis zu 40 Was von den Sozialpartnern im Konsens geschaffen wurde, darf doch nicht zunichte gemacht werden. Zu den Kompromissen konnte ich beitragen, etwa durch den Beschluss, dass künftig alle Auswirkungen von Mindeststandards und Solvency II im Detail durch eine eingehende Folgenabschätzung überprüft werden müssen. Das ist ein Fortschritt wenn auch keine Garantie für den Fortbestand der Betriebsrenten. Positiv ist, dass wir keine einheitliche Definition der Angemessenheit von Rentenzahlungen haben. Außerdem wird ein Einheitsrentenalter für die EU abgelehnt. Zu Recht treten Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy für eine schrittweise Annäherung der Rentensysteme und des Rentenalters ein. Da die Geburtenraten und die Lebenserwartung unterschiedlich sind, muss jedes nationale Rentensystem an die demografische Entwicklung angepasst werden. Die Kompromisse entstanden unter großem Zeitdruck. Ich wünsche uns allen, dass wir beim Weißbuch ausführlicher debattieren und Erfahrungen der Betriebspraktika einbeziehen. Allein bei den freiwilligen Betriebsrenten stehen höhere Beträge auf dem Spiel als bei dem derzeitigen EU Rettungsschirm.